Herr Präsident! Der Kommissionspräsident, Herr Juncker, hatte im Wahlkampf versprochen Bei Gentechnik Demokratisierung und Transparenz!

Wahrscheinlich war diese Nebelbombe sehr eng mit den TTIP Verhandlungen verknüpft, um während der TTIP Verhandlungen die Gentechnik vom Verhandlungstisch fernzuhalten.

Die Gentechnik ist für die Bürger eine wichtige Sache. Jetzt brauchen wir einen ernsthaften Vorschlag. Wir als Grüne haben die Linie vorgegeben Evaluation in Europa, Futtermittel anbauen, und ein klares Labelling auch für Futtermittel.